Fac parte din Comisia IMCO și de multe ori în cadrul comisiei discutăm acest aspect nu este suficient să avem o directivă a serviciilor, dacă nu avem o monitorizare exactă a ceea ce se întâmplă în piață. Pentru că, într adevăr, vrem un cadru unitar și, așa cum spunea colega mea, Eveline, de foarte multe ori îți vine să te muți în altă țară ca să faci o achiziție online.

Cred că este important ca Comisia să ia act de această întrebare, dar am aștepta și un răspuns concret ce se poate face pentru a avea, într adevăr, o îmbunătățire a calității aplicării în mod unitar în țările membre a Directivei serviciilor și, mai ales, ce se poate face să nu mai apară această discriminare?